Hvala lepa, spoštovani gospod podpredsednik. Najprej moram reči, da je danes v tem parlamentu je bila izrečena ena velikanska laž. Prvoklasna laž, ki nima mesta v državnem zboru. Poglejte, pokazal bom to tablico. Tisti, ki se spoznate na gasilstvo, prosim kamere, da to pogledajo in ugotovijo, da je gospa Sluga prvoklasna lažnivka. Ki je tukaj, zavaja slovensko ljudstvo, laže, da sem si jaz uniformo gasilsko sposodil. Skozi to tablico je vsakemu jasno, tisti, ki se spozna na gasilstvo, kaj to pomeni. Jaz sem prostovoljni gasilec Gasilskega društva Spodnja Kungota. In s ponosom nosim gasilsko uniformo in, zato si ne dovolim, da me nekdo žali na tako grob način. Žali gasilsko uniformo, ki jo jaz nosim, in žali Gasilsko Prostovoljno gasilsko društvo Spodnja Kungota in Gasilsko zvezo Slovenskih goric. In gospa Sluga - ne samo to, da zahtevam javno opravičilo, ker ste se javno zlagali, bom tudi seveda ustrezno ukrepal na - tako kot je pač to možno pravnoformalno. Hvala lepa.